Im bliżej będziemy współpracować z tymi państwami, tym większą mają one szansę na niezależność i, własną podmiotowość w stosunku do Rosji.

kooperacji i współpracy gospodarczej. Warto zatem do tego dążyć, bo to klasyczna sytuacja wygrywają wszystkie strony, zwłaszcza Unia Europejska, ale również państwa Partnerstwa Wschodniego.